Panie Przewodniczący! Stałe rozszerzanie wewnętrznego rynku usług jest jednym z kluczowych celów polityki wspólnotowej. Sprzyja wzrostowi gospodarczemu, kreowaniu miejsc pracy. Należy podejmować systematyczne działania na rzecz obejmowania dyrektywą nowych form usług przy jednoczesnym likwidowaniu wciąż obowiązujących barier. Celem podniesienia stopnia przejrzystości i odpowiedzialności niezbędne jest inteligentne zarządzanie jednolitym rynkiem usług. W tym zakresie powinien on być regularnie monitorowany pod względem konkurencyjności, wpływu na gospodarkę oraz stanu własnej integracji. Zmianie musi natomiast ulec zbyt rozległe interpretowanie przez państwa przepisów umożliwiających krajowe obostrzenia.

Zniesienie nieuzasadnionych ograniczeń jest więc nieodzowne. Nieustannie wspieram rozwój jednolitego rynku cyfrowego. Wydatnie przyczynia się on do innowacji i rozwoju nowych....